Madame la Présidente, chers collègues, tout d'abord, je tiens à féliciter le rapporteur pour le travail qu'il fait sur ce rapport. Je dois vous dire que je suis, moi aussi, pour une Europe forte, pour une Europe visible, une Europe des peuples je suis pour une Europe fédérale. Je suis pour la mise en œuvre de tous les moyens qui vont permettre de rendre cette Europe plus conquérante et plus ambitieuse. Et pourtant, chers collègues, j'éprouve toutes les difficultés à expliquer à mes concitoyens, les citoyens qui sont sur mon territoire, qu'aujourd'hui, l'Europe s'occupe des institutions, alors même que mes citoyens ont le sentiment qu'ils sont un peu laissés sur le bord du chemin.